Señor presidente, señor comisario, érase una vez un infame con Turquía que nunca llegó a adquirir la categoría de acuerdo internacional y contra el que muchos levantamos la voz aquí, en este Parlamento Europeo, porque no solamente resultaba inhumano externalizar la llamada crisis migratoria en el Mediterráneo, sino, sobre todo, porque era una respuesta ineficaz. Lo único que hizo fue desviar la presión hacia el infierno libio, constituido ahora en una auténtica ruta maldita en la que tanta gente arriesga la vida y la pierde. Por eso resulta triste que muchos nos sintamos más identificados con la calidad del discurso, y sobre todo de la respuesta, del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que con la ofrecida hasta ahora por las autoridades europeas. Pero el Consejo se reúne en Malta y yo vuelvo a llamar la atención del Consejo sobre la necesidad de incluir, en una respuesta comprensiva y a la altura de los valores europeos, vías legales para que la inmigración pueda tener una oportunidad y, particularmente, para que los refugiados puedan oponer su demanda de protección humanitaria ante la Unión Europea.